Paní kolegyně, jste už další v pořadí, která volá po tom, abychom ženám umožnili potrat jako řešení znásilnění. Skutečně se domníváte, že potrat je tím nejlepším řešením, které zabrání dalším znásilněním? Není snad jiné řešení, jak zabránit tomu, aby ženy byly znásilňovány?